við erum hér að fjalla um þetta frumvarp til laga um breytingar á lögum um seðlabanka íslands við þriðju umræðu í upphafi máls míns vil ég örlítið víkja að því að hlutverk þeirra umræðna sem eiga sér stað hér í þinginu og þeirra nefndastarfa sem eiga sér stað á milli hlýtur að vera að reyna að upplýsa mál eins vel og hægt er reyna að vinna mál þannig að þingið komist að sem skynsamlegastri niðurstöðu mjög oft gerist þetta með þeim hætti að verulegar breytingar verða á þeim frumvörpum sem hingað koma og oftast nær til bóta skulum við vona en stöku sinnum kemur það fyrir að inn í frumvörp slæðast villur eða mistök á síðustu stigum og er það hlutur sem þingmenn og þingnefndir hljóta að reyna að varast við erum auðvitað í þeirri stöðu frá því að málið kemur inn í þingið og þangað til að því er lokið með síðustu atkvæðagreiðslu eftir þriðju umræðu að reyna að bæta málin reyna að tryggja vandaða umfjöllun um þau og komast að sem faglegastri og málefnalegastri niðurstöðu þetta nefni ég hér vegna þess að auðvitað er svolítið önnur staða er uppi í dag en var við lok annarrar umræðu hún er sú að bæði hafa komið fram ný gögn í málinu og eins hafa komið fram breytingartillögur sem gefa tilefni til þess að ræða hér sérstaklega

víkja í örstuttu máli að málsmeðferð í þessu máli og vil til að byrja með án þess að eyða í það mörgum orðum ítreka það sjónarmið sem kom fram við fyrstu umræðu af hálfu okkar sjálfstæðismanna að frumvarpið sem hæstvirtur forsætisráðherra lagði fram var fullkomin hrákasmíð unnin í fljótræði og ekki á vetur setjandi hvorki hvað varðar undirbúning né efni viðskiptanefnd tók málið eftir

og vann að mörgu leyti vel í málinu ég þakka háttvirtum formanni nefndarinnar álfheiði ingadóttur fyrir margt gott sem gerðist í því starfi það var auðvitað um það að ræða að mjög stuttir frestir voru gefnir fyrir umsagnaraðila tveir sólarhringar og síðan var aðeins framlengt í tilviki þeirra sem eftir því óskuðu en tímafrestirnir voru samt skammir hins vegar er líka gagnrýnisvert að meiri hluti nefndarinnar skyldi á þeim tíma hafna þeirri ósk sem kom fram hjá okkur sjálfstæðismönnum um að leitað yrði umsagnar evrópska seðlabankans um frumvarpið því að nefndinni höfðu borist skilaboð frá bankanum um að hann væri reiðubúinn að veita umsögn við töldum að það væri verulega mikill ávinningur af því að heyra þessi sjónarmið en ekki var á það hlustað á því stigi málsins við teljum að það sé galli að öðru leyti vil ég segja að fjölmargar athugasemdir komu fram af hálfu umsagnaraðila og þeirra gesta sem komu á fundi nefndarinnar þetta voru athugasemdir sem lutu að flestum efnisatriðum upphaflega frumvarpsins og það verður að segja viðskiptanefnd til hróss og það á við um alla sem þar sitja að nefndin tók mið af mjög mörgum þessara ábendinga og stóð saman að breytingartillögum sem urðu til þess að gera frumvarpið mun betra ég tel þann þátt málsins og málsmeðferðarinnar hafa verið afar góðan og til fyrirmyndar nú er það svo að málið var áfram rætt við aðra umræðu þar sem við sjálfstæðismenn töldum það ekki fullrætt og það væru fleiri fletir sem þyrfti að skoða á því óskuðum við eftir því að það gengi til nefndar milli annars og þriðju umræðu eins og farið er að verða algengt sérstaklega eftir breytingu á þingsköpum í fyrravetur þar komu meðal annars inn upplýsingar eins og háttvirtur formaður nefndarinnar gerði grein fyrir áðan um þá skýrslu

sem hún vísaði til og fjallaði ágætlega um það var okkar ósk og reyndar annars fulltrúa framsóknarflokksins líka að beðið yrði eftir niðurstöðum þeirrar skýrslu áður en haldið yrði áfram með málið eins og formaður gerði grein fyrir var skýrslan lögð fyrir í hádeginu í gær þá var hún kynnt opinberlega og nefndin fékk hana í hendur á sama tíma og hún var kynnt opinberlega suður í evrópu allt er það gott á hinn bóginn gagnrýndum við það að nefndarmönnum skyldi einungis gefast um hálfur dagur til að kynna sér efni þessarar skýrslu vegna þess að hún er viðamikil og með mörgum efnisatriðum það var augljóst gerði tillögu um milli klukkan hálfeitt og sex mundi ekki duga til að kynna sér efni skýrslunnar sérstaklega í ljósi þess að þingstörf voru hér á fullu bæði þingfundir þingflokksfundir og aðrir fundir sem þingmenn þurfa að sitja við mótmæltum því að funda skyldi jafnfljótt um málið aftur og raun bara vitni og gerðum við það ítrekaðar athugasemdir á þær var ekki hlustað þegar við mættum til fundar í gærkvöldi klukkan sex töldum við að þá gæfist kostur á því að fara yfir og ræða efni skýrslunnar sem hafði verið lögð fyrir í hádeginu

í stað þess að fara í þær umræður um efni þessarar skýrslu sem beðið hafði verið eftir og er merkileg skýrsla eins og háttvirtur formaður nefndarinnar gat um var af hálfu fulltrúa framsóknarflokksins samfylkingarinnar og vinstri grænna skellt á borðið þegar í upphafi fundar breytingartillögu við frumvarpið sem sögð var byggja á einhverjum atriðum úr skýrslunni sem reyndar voru mjög ótilgreind og eftir það var ekki gefinn kostur á annarri umræðu en í rauninni ítrekuðum mótmælum af hálfu okkar sjálfstæðismanna við því að málsmeðferð væri með þessum hætti þetta atriði vorum við afar sáttir við og þess vegna verð ég að segja að málsmeðferðin í þessu máli byrjaði afar illa byrjaði í klúðri af hálfu hæstvirts forsætisráðherra og ríkisstjórnarinnar og að mínu mati endaði hún í klúðri af hálfu viðskiptanefndar þó að hún stæði sig vel milli fyrstu og önnur umræða var í rauninni sorglegt að málið skyldi enda með þeim hætti í nefndinni

það er ljóst og mér finnst rétt að árétta það hér við þessa umræðu að við sjálfstæðismenn höfum frá upphafi lagt á það áherslu að við værum tilbúnir til þess að taka þátt í breytingum á löggjöf um seðlabankann við höfum reyndar lýst því yfir opinberlega í langan tíma en lítið hafði þokast í þeim efnum við töldum mikilvægt að skoða löggjöf um seðlabankanna og raunar aðrar þær stofnanir sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna á fjármálamarkaði í ljósi þess fjármálahrun sem hér varð í haust við töldum eðlilegt að þegar farið yrði út í breytingar á seðlabankalögunum væru málin skoðuð með það í huga hvernig mætti efla og styrkja stöðu þessarar stofnunar og annarra stofnana sem hafa skyldu eða hliðstæðu hlutverki að gegna það þyrfti að skoða verkaskiptingu milli þeirra hugsanlega sameiningu eða að minnsta kosti sameiningu verkþátta það þyrfti líka að huga að því hvaða tæki þessar stofnanir hefðu til að framfylgja þeim markmiðum sem þeim eru falin með lögum ellefu fjörutíu og sex núll átta ellefu fjörutíu og sex núll níu þetta er nálgun sem er mjög í anda þeirrar skýrslu evrópusambandsins sem hér hefur verið vitnað til og er mjög mikilvæg skýrsla af okkar hálfu hefur málið með öðrum orðum verið nálgast með þeim sama hætti og þessi sama sérfræðinganefnd gerði það hafa verið okkur vonbrigði að við höfum ekki komist áleiðis með þá umræðu innan nefndarinnar þó að vissulega hafi gestir verið spurðir út í slíka þætti og það verið lítillega rætt teljum við að sjónarhornið í starfi nefndarinnar sérstaklega af hálfu ríkisstjórnarflokkanna hafi frá upphafi verið allt of þröngt sjónarhornið hjá þeim hefur frá upphafi beinst að einhverjum breytingum á skipuriti í yfirstjórn seðlabankans en aðrir þættir sem vissulega þurfa á breytingum og úrbótum að halda hafa ekki verið teknir inn í það höfum við gagnrýnt hér við allar umræður þessa máls og ég vil halda þeirri gagnrýni til haga hér við þessa umræðu líka ég held að það hefði verið til mikils gagns ef nefndin hefði getað núna fyrir þriðju umræðu gefið sér tíma til þess að fara betur yfir þessa skýrslu frá sérfræðinganefnd evrópusambandsins ég hefði talið til bóta að við gætum tekið efnislega umræðu um þau atriði sem þar koma fram en ekki væri hlaupið til þess að afgreiða málið út úr nefndinni svo að segja í beinu framhaldi af því að skýrslan á borð nefndarmanna ég hefði jafnframt talið að það væri mun betri málsmeðferð hið sama vil ég segja um þá breytingartillögu sem formaður nefndarinnar háttvirtur þingmaður gerði grein fyrir hér áðan sú breytingartillaga

í mínum verulegum breytingum á stöðu og hlutverki peningastefnunefndar það að svona tillaga komi fram í nefndinni kallar auðvitað á að það sé fengið fram álit einhverra sérfræðinga ekki endilega við erum ekki að biðja um skýrslur við vorum ekki að biðja um langan tíma við vorum bara að biðja um að við fengjum fyrir nefndina einhverja sérfræðinga sem gætu tjáð sig um efni þessarar breytingartillögu hvernig hún félli að lögunum um seðlabankann hvernig hún mundi virka í framkvæmd vegna þess að ég hygg að það sé okkur sameiginlegt nefndarmönnum þó að nefndarmenn í viðskiptanefnd séu einstaklega góður hópur manna erum við að sjálfsögðu ekki sérfræðingar í málefnum seðlabanka við erum ekki sérfræðingar í seðlabankalöggjöf þess vegna hefði verið mikið gagn fyrir okkur þegar efnisleg breyting er lögð til á þessu stigi málsins að heyra þó ekki væri nema í einum sérfræðingi eða tveimur einum eða tveimur sérfræðingum til að fá álit á þessu máli ég held að það hefði orðið miklu gagnlegri og málefnalegri málsmeðferð og ég held að því hefði verið hægt að koma við án þess að verulegar tafir yrðu á starfi nefndarinnar það var auðvitað það atriði sem meiri hluti nefndarinnar hafði áhyggjur af það var um að ræða

tímahrak heimatilbúið tímahrak sem þessir flokkar einkum ríkisstjórnarflokkarnir hafa búið sér til í þessu máli frá upphafi sem í þessu tilviki er að mínu mati algjörlega á kostnað vandaðrar málsmeðferðar

hún felur það í sér að peningastefnunefnd skuli meta það svo að ef alvarleg hættumerki séu til staðar sem ógni fjármálakerfinu skuli hún opinberlega gefa út viðvaranir þegar tilefni er til ég tel að í þessu felist veruleg breyting eins og ég sagði áðan peningastefnunefnd hefur eðli málsins samkvæmt það hlutverk að ákveða peningastefnu framfylgja peningastefnu fyrst og fremst með ákvörðunum um vexti þarna er verið að fela henni hlutverk sem snýr að eftirliti og aðgerðum í kjölfar mats á fjármálastöðugleika sem er annað verkefni verkefni sem er vissulega mikilvægur þáttur í starfi seðlabanka en er annað verkefni en að marka peningastefnuna þarna strax er um að ræða ákveðna eðlisbreytingu á stöðu og hlutverki

og eins vekur það spurningar og það eru spurningar sem ég get ekki svarað á þessu stigi og hefði verið gagnlegt að heyra sjónarmið sérfræðinga um hvernig eigi að forma og móta þær opinberu viðvaranir sem þarna er vísað til í greininni það er auðvitað um það að ræða að seðlabankar og seðlabanki íslands þar á meðal hafa ákveðnar skyldur varðandi það að lýsa áhyggjum sínum af fjármálastöðugleika og gefur út skýrslur í þeim tilgangi í ýmsum ritum og tilkynningum frá bankanum er getið um slíka þætti það hefði verið gott að fá mat á því hvort þarna væri einvörðungu verið að árétta þá skyldu sem vissulega hvílir á seðlabankanum nú þegar ekki peningastefnunefnd heldur seðlabankanum sem slíkum hvort bara væri um að ræða áréttingu á þeim hlut sem hefði þá gert þetta tiltekna atriði í sjálfu sér óþarft eða hvort þarna er um einhverja eðlis og stefnubreytingu að ræða ég held að það hefði verið hollt fyrir þessa ágætu nefnd viðskiptanefnd að gefa þessu meiri gaum og gefa sér betri tíma til að fara yfir þetta skoða að hvaða leyti þetta fellur inn í löggjöfina og hver áhrif þetta hefur ég lýsti eftir því í nefndinni í gær hvort menn vissu til þess að sambærilegt ákvæði um hlutverk peningastefnunefndar væri til í löggjöf einhvers seðlabanka í heiminum enginn gat svarað því ég spurði hvort þetta væri byggt á einhverri fyrirmynd ef einhver háttvirtra þingmanna veit um dæmi þess að sambærilegt ákvæði varðandi hlutverk peningastefnunefndar varðandi fjármálastöðugleika sé í löggjöf seðlabanka einhvers annars ríkis bið

sagði að það hefði verið gagnlegt fyrir okkur að fá álit sérfræðinga nú áðan birtist á vef viðskiptablaðsins stutt viðtal við jón daníelsson prófessor við london school of economics um þetta atriði mann sem hefði verið gagnlegt að heyra í eða einhverjum sambærilegum fræðimanni á þessu sviði hver á viðskiptablaðið það veit ég ekki en jón daníelsson er

orð hans hafa gildi á þessu sviði hvort sem menn eru sammála þeim eða ósammála þess vegna hæstvirtur forseti ætla ég að vitna í það sem jón daníelsson segir hann segir í þessu samtali við viðskiptablaðið með leyfi forseta til að geta sinnt þessu hlutverki það er því hlutverki sem breytingartillagan gerir ráð fyrir þarf nefndin að hafa aðgang að upplýsingum sem hún öllu jöfnu hefur ekki og þannig hefði ekki allar forsendur til að meta hættumerki segi jón í samtali við viðskiptablaðið hann segir að mögulega sé nefndin að stíga inn á svið sem seðlabankinn eða öllu heldur sérfræðingar bankans eigi öllu jafna að sinna það er að meta hættuna í fjármálakerfinu og fylgjast með því dag frá degi við þetta breytist hlutverk nefndarinnar til muna segir jón og bætir því við að í framhaldinu muni þeir einstaklingar sem sæti eiga í nefndinni öðlast persónulega ábyrgð á hlutverki sem embættismenn seðlabankans ættu öllu jafna að bera ákvarðanataka um peningamálastefnu er mikilvægt hlutverk segir jón það að íþyngja þeim aðilum sem sitja í henni með óskyldu upplýsinga og viðvörunarhlutverki verður bara til að draga úr skilvirkni nefndarinnar

þessi ummæli og hugsanlega svipuð sjónarmið frá einhverjum mönnum sem nefndin hefði kallað fyrir sig séu þess virði að um þau sé hugsað að ekki sé bara vaðið áfram málið afgreitt út umræðulítið og hugsunarlaust án þess að leiða hugann að því hvað menn eru að samþykkja það hefði verið mikilvægt að fá álit sérfræðinga til þess hugsanlega mismunandi álit sérfræðinga til að komast að einhverri niðurstöðu í þessu máli en það var enginn tími til þess það var enginn tími til þess vegna þess að ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir hafa sjálfir búið sér til tímahrak í þessu máli tímahrak sem gerir það að verkum að það er ekki hægt

árétta það bara að þarna held ég að háttvirtur viðskiptanefnd það er meiri hluti hennar hafi farið verulega út af sporinu í þessu máli hafi leitt til þess

frumvarpið verði ekki eins vönduð

aðdragandi þess og nú hugsanlega sú niðurstaða sem þingið mun komast að í dag verði ekki til þess fallið að auka trúverðugleika seðlabankans eins og þó er stefnt að með frumvarpinu ég held að það sé að minnsta kosti verulegt umhugsunarefni hvort það óðagot og taugaveiklun sem hefur einkennt meðferð þessa máls í upphafi og nú í lokin sé til þess fallið að auka trúverðugleika seðlabankans ég held ekki mig langar í þessu sambandi til að

bréf sem jóhannes nordal fyrrverandi seðlabankastjóri skrifaði til viðskiptanefndar þegar málið var þar til umfjöllunar milli annars og þriðju

og svo ég drepi nú niður í ummælum hans segir hann framarlega í bréfi sínu með leyfi forseta útprent af umsögn hjá prentara bs fyrst vil ég þá minna á að upphafleg lagasetning um seðlabankann og allar veigamiklar breytingar á lögunum síðan hafa verið rækilega undirbúnar og um þær hefur því ætíð náðst þverpólitísk samstaða á þingi ekki má vanmeta mikilvægi þess að sátt sé um skipulag sjálfstæðrar stofnunar eins og seðlabankans sem taka þarf vandasamar og misvinsælar ákvarðanir í efnahagsmálum ég hvet því nefndina það er viðskiptanefnd til að vanda sem best til verksins og byggja niðurstöður sínar á sem bestum upplýsingum um reynslu annarra þjóða á þessu sviði þetta eru orð þess manns sem mesta reynslu hefur á íslandi á starfsemi seðlabanka engin af þessum ábendingum hans er í samræmi við meðferð málsins af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar

háttvirtir þingmenn sem að þessu hafa staðið hljóti að hugsa sig um og spyrja sig hvort þeir hefðu hugsanlega getað staðið betur að verki jóhannes segir síðan hann vísar reyndar til þess að sér hefði þótt sérlega mikilvægt að fá umsögn seðlabanka evrópu bæði vegna mikilla tengsla íslands við e s b og lykilstöðu hans í peningamálum í okkar heimshluta svo segir hann með leyfi forseta meginmarkmið endurskoðunar á lögum seðlabankans nú hlýtur að vera að auka traust á íslenskum efnahagsmálum með því að vanda til verka og leita ráðgjafar þeirra sem best geta metið áhrif lagasetningarinnar á trúverðugleika bankans verður helst tryggt að þessu markmiði verði náð ella gætu áhrifin orðið gagnstæð því sem að er stefnt þetta finnst mér að hljóti að vera líka verulegt umhugsunarefni fyrir þá háttvirtir þingmenn sem virðast ætla að ganga frá frumvarpinu með þeim hætti sem

jákvæðan flöt á málinu og rétt að geta þess líka hann segir með leyfi forseta ekki fer á milli mála að frumvarpið er í upphafi mjög af vanefnum gert og er þakkarvert að meirihlutinn hefur þegar lagt fram breytingartillögur sem bæta nokkuð úr alvarlegustu vanköntum þess enn virðist mér þó þörf á mun rækilegri umfjöllun um meginatriði þess þótt ég hafi á þessari kvöldstund hvorki tíma né aðstöðu til að leggja þar mikið til mála svo nefnir hann sjónarmið varðandi hugsanlega tvo aðstoðarbankastjóra og síðan nefnir hann vangaveltur um peningastefnunefndina og í niðurlagi þess kafla segir hann með leyfi forseta skilgreining á valdsviði peningastefnunefndar virðist mér einnig þurfi að vera skýrari en felst í frumvarpinu og breytingartillögum meirihluta viðskiptanefndar ella getur skapast óvissa um gildi einstakra ákvarðana bankans allt eru þetta

vil ég í örstuttu máli gera grein fyrir þeirri breytingartillögu sem minni hluti viðskiptanefndar leggur hér fram við þriðju umræðu hún hljóðar svo þrátt fyrir ákvæði fyrstu málsgrein tuttugustu og þriðju grein laganna skal forsætisráðherra er hann skipar seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra í fyrsta sinn eftir gildistöku laga þessara leita staðfestingar alþingis á skipan þeirra þetta felur það í sér að í fyrsta skipti meginreglan verður eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu að forsætisráðherra skipi að lokinni

eins og fram kom í nefndaráliti okkar í minni hlutanum við aðra umræðu og eins og sérstaklega háttvirtur þingmaður árni mathiesen fór ítarlega yfir við aðra umræðu teljum við að það sé varasamt hve mikið vald forsætisráðherra verður falið við upphaf þessa máls

fulltrúar í peningastefnunefnd og bankastjórar og þannig verður ekki um það að ræða að allir hljóti skipan á sama tíma eða frá sama forsætisráðherra ef út í það er farið en völd þess forsætisráðherra sem skipar í fyrsta sinn eru miðað við frumvarpið afar mikil og til þess að dempa það vald forsætisráðherra leggjum við til að forsætisráðherra þurfi að bera ákvörðun sína undir þingið og teljum að það geti verið til þess fallið að skapa meiri sátt og meira traust við upphafi málsins

við gagnrýnum ákveðna þætti í málsmeðferðinni og lok málsins í viðskiptanefnd harðlega og teljum að frumvarpið sé í rauninni að enda sinn feril hér í þinginu með afar dapurlegum hætti því að um tíma í nefndarstarfinu leit út fyrir að þetta mundi færast að einhverju leyti til betri vegar